Hvala lepa za besedo, spoštovani predsednik. V poslanski skupini Socialnih demokratov absolutno ne bomo podprli ukinitve, dodatka za delovno aktivnost. Argumenti, ki jih vlada oziroma ministrstvo ves čas izpostavlja v prid ukinitvi le-tega ne zdržijo. In to je bilo povedano že večkrat in iz več različnih strani. Namreč, ves čas se govori o tem, da se z ukinitvijo tega dodatka skuša spodbuditi, aktivirati nezaposlene, da bi se vendarle zaposlili. Ta argument nikakor ne drži, kar je večina prejemnikov tega dodatka že zaposlenih. Revnih zaposlenih, tistih, ki s svojim delom ne zaslužijo dovolj, da lahko preskrbijo, preživijo sebe in svojo družino. In te ljudi, spoštovani, želimo danes prikrajšati za sto ali dvesto evrov na mesec. To je absolutno nesprejemljivo. In jaz verjamem, da boste, spoštovane poslanke in poslanci, vendarle na koncu, da vas bo srečal razum, da boste prišli do neke razumne odločitve in glasovali proti ukinitvi tega dodatka. Lepo prosim, apeliram še enkrat na vse poslanke in poslance, dajmo razmisliti in tega dodatka ne ukiniti. Gre za ljudi. Gre za naše državljanke in državljane, ki živijo na robu revščine in bodo s s to ukinitvijo padli pod rob normalnega preživetja. Drugi argument, ki je absolutno nesprejemljiv, varčevanje na najrevnejših, je absolutno nesprejemljiv. In govorjenje o tem, da ni denarja, ob tem, ko imamo največji proračun v zgodovini Slovenije. In ob tem, spoštovani kolegice in kolegi, da smo na tej isti seji parlamentarna večina izglasovala davčne razbremenitve, ki, žal, dosegajo predvsem tiste z nadpovprečno plačo oziroma najbogatejše. Zato, spoštovane in spoštovani, razmislimo še enkrat, prisluhnimo pozivom številnih nevladnih organizacij in strokovnjakov, ki se dnevno ukvarjajo s temi reveži in glasujmo proti temu protisocialnemu ukrepu. Hvala lepa.